refus de liberté de circulation en Europe est inadmissible et cette situation est contraire aux valeurs européennes. Mais cette situation n'est que le symptôme d'un problème plus grave et plus global. Elle n'est que le reflet d'une maladie de nos sociétés dites modernes, qui est l'oubli de la fraternité. Non, les humains ne sont pas des marchandises que l'on peut stocker et déstocker. Notre politique en tant qu'Union européenne sur les questions de circulation des personnes au sein de l'Union et pour l'entrée et la sortie des pays tiers est inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer avec cette politique d'une Europe assiégée et frileuse. La liberté de circulation des personnes est fondamentale. Elle l'a été de tous les temps et elle a construit nos sociétés actuelles.